flutningsmenn þessarar tillögu auk mín eru háttvirtir þingmenn kjartan ólafsson árni m mathiesen árni johnsen grétar mar jónsson helga sigrún harðardóttir og eygló harðardóttir tillaga þessi er sambærileg tillögu sem hefur áður verið flutt eða flutt á hundrað tuttugasta og áttunda löggjafarþingi um rannsóknir á sambærilegum áhrifum álvers og virkjanaframkvæmda á austurlandi þar sem fyrsti flutningsmaður var fyrrverandi háttvirtur þingmaður svanfríður jónasdóttir ásamt þeim hjálmari árnasyni arnbjörgu sveinsdóttur guðjóni a kristjánssyni og einari má sigurðarsyni tillaga þessi lýtur að því að alþingi samþykki að fela keili miðstöð vísindafræða og atvinnulífs í samvinnu við háskóla íslands að fylgjast með samfélagsbreytingum og þróun byggðar og atvinnulífs á þau landsvæði þar sem áhrifa álvers og virkjanaframkvæmda á reykjanesi mun gæta mest verkefninu verður ætlað fé á fjárlögum frá og með árinu tvö þúsund og tíu keilir skili formlegum skýrslum til ráðherra byggðamála í lok árs tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og þrettán og síðan í lok verkefnisins þá verði keilir stjórnvöldum til ráðuneytis á tímabilinu verði þess óskað einnig verði ráðherra byggðamála falið að vinna að því að norðurál sem hyggst reisa álver í helguvík og h s orka sem mun þurfa að ráðast í umfangsmiklar virkjanaframkvæmdir vegna álversins koma að þessu verkefni bæði með fjárhagslegum stuðningi við verkefnið og samvinnu

á reykjanesi eru mikil eða víðtæk þau áhrif verða er ekki vitað en verkefnið mun hafa einhver áhrif um allt land nokkur þjóðhagsleg áhrif annars konar og meiri áhrif á helstu áhrifasvæðum en mest verða þau væntanlega á suðvesturhluta landsins þessum framkvæmdum er ætlað að styrkja stoðir atvinnulífs á reykjanesi og jafnvel víðar

við undirbúning og byggingu kárahnjúkavirkjunar og álvers í reyðarfirði voru unnar viðamiklar skýrslur um samfélagsleg og efnahagsleg áhrif framkvæmdanna á austurlandi þær skýrslur sem voru

ekki hafa verið unnar skýrslum um áhrif fyrirhugaðra framkvæmda á reykjanesi á samfélagið þar og á nærliggjandi svæðum nauðsynlegt er að mati flytjenda þingsályktunartillögu þessarar að vaktaáhrif verkefnisins meðal annars á eftirfarandi þætti efnahag og möguleika fólks til að afla sér tekna

nýtingu lands og auðlinda ferðaþjónustu félagsgerð og lífsstíl fólks svo eitthvað sé nefnt ljóst er að bygging álvers í helguvík mun hafa veruleg áhrif á samfélagið á reykjanesi og á byggða og atvinnuþróun langt út fyrir svæðið nauðsynlegt er að stjórnvöld fylgist með rannsaki áhrifin og nýti rannsóknir meðal annars til skynsamlegra inngripa meðal annars með mótvægisaðgerðum ef það er talið nauðsynlegt fylgjast þarf hið afbrigðum mannfólksins rétt eins og náttúrunnar við framkvæmdir sem þessar samfélagið á reykjanesi er að mörgu leyti frábrugðið öðrum samfélögum á landinu reyknesingar bjuggu við það í áratugi að í nágrenni þeirra var bandarískt samfélag varnarliðsmanna og fjölskyldna þeirra vissulega hafði þessi sambúð til svo margra ára áhrif á allt samfélagið samskipti reyknesinga við bandarískar fjölskyldur voru alla tíð þó nokkrar og margir stofnuðu til vináttu við bandarískar fjölskyldur sem jafnvel haldast enn þrátt fyrir að varnarliðið sé nú horfið á brott varnarliðið var mjög stór vinnustaður og auðvelt var fyrir reyknesinga að komast í góð og vellaunuð störf án mikillar menntunar dæmi er um fólk sem starfar hjá varnarliðinu allan sinn starfsaldur þegar varnarliðið fór hurfu með því um níu hundruð störf og atvinnuleysi á suðurnesjum varð það langmesta á landinu við brotthvarf þess kjölfestuatvinnurekandi hvarf þar með af svæðinu ekki hefur tekist að skapa jafnmörg störf að nýju á suðurnesjum en með byggingu álvers mun störfum aftur fjölga á reykjanesi samhliða rannsóknum á áhrifum byggingar álvers og virkjanaframkvæmda á hagi fólks á reykjanesi er eðlilegt að skoða einnig þau áhrif sem brotthvarf varnarliðsins hafði á búsetu og atvinnumál á suðurnesjum afar mikilvægt er að safna upplýsingum jafnóðum og framkvæmdin er í gangi í mörgum tilfellum er ógerlegt eða til muna erfiðara að nálgast upplýsingar eftir á því er mikilvægt að stjórnvöld telji keili í samstarfi við háskóla íslands hið fyrsta að hefja slíka rannsókn ég tel það mjög mikilvægt virðulegi forseti að gera þessa könnun eftir að framkvæmdir fara í gang þannig að við fáum raunverulegt mat á því hvernig atvinnumál á þessu svæði verða á suðvesturhorninu verða þegar framkvæmdir eru komnar í gang hvernig breytist atvinnulífið á þessu svæði hvernig mun fólk haga sínum búsetumálum

á suðurnes eða mun fólk nýta sér það að búa áfram í sinni heimabyggð en starfa á suðurnesjum auk þessa félagslegu þátta sem ég tilgreindi áðan að þyrfti að skoða eftir þessa umræðu óska ég eftir að iðnaðarnefnd fái málið til umfjöllunar nú er í iðnaðarnefnd til umfjöllunar frumvarp

það sé mjög brýnt að þetta mál og það mál fái